Elnök Asszony! Rendkívül hibás megközelítésnek tartom, hogy a jelentés nem vesz tudomást Montenegró többnemzetiségű jellegéről és ennek következményeiről, a különböző nemzeti és etnikai közösségek jogegyenlőségének szükségességéről. Bár a szöveg ezzel kapcsolatban a Kotori öböl többnemzetiségű identitásának megóvását említi, ennek a felhívásnak az egész ország vonatkozásában el kell hangoznia. A roma és egyiptomi közösségek társadalmi befogadása mellett az országban élő szerb, albán, bosnyák, muszlim és horvát közösség alapvető jogaira is oda kell figyelni. Amikor a Nyugat Balkán országairól beszélünk, nem téveszthetjük szem elől, hogy az államhatárok és a nemzetiségi, etnikai határok nem esnek egybe, mindegyik államban nagyszámú kisebbség él, ezért a kölcsönös megbékélés és a feszültségek csökkentése csak a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása mellett lehetséges. Sok esetben úgy tűnik, hogy minél közelebb van egy ország az EU hoz való csatlakozáshoz, annál kisebb súllyal esnek latba ezek a kérdések, a tagállamok esetében pedig már szóba hozni udvariatlanságnak számít. Ez azonban a valóság tagadás...